Y también quiero señalar que eso ha sido una constante en su mandato.

Pero tendremos que convenir, señora Mogherini, en que, aunque esas declaraciones han sido siempre oportunas y necesarias, y tienen valor —tienen valor porque, de algún modo, se están oponiendo a la vulneración sistemática por Israel de los derechos humanos del pueblo palestino y de la legalidad internacional—, el efecto ha sido muy limitado.

Israel ha incumplido los Acuerdos desde el primer momento, y no solo los Acuerdos ha incumplido el Derecho internacional y las Resoluciones de la ONU. Mientras tanto, Palestina ha cumplido de forma exhaustiva todos sus compromisos.

hace diez o doce días, el último ataque.